Ik vind dat we daar ook op moeten inzetten. Dat betekent niet daar ben ik het niet met u eens dat daarom subsidies niet nodig zouden zijn.